Lorsque l'on sait que quatre plantes à fleurs sur cinq ont besoin de l'aide de ces insectes pour produire des graines et des fruits, on comprend la menace que représente leur déclin non seulement pour la biodiversité et l'agriculture, mais aussi pour l'humanité.

2013. Rappelons qu'en 2015, la proposition de rejet d'un pesticide dangereux pour les abeilles a été refusée par le Parlement, au prétexte sectaire qu'elle était à l'initiative de ma famille politique.

Mais que de temps perdu, et combien de temps encore avant que les mesures demandées ici soient appliquées?